Señor Presidente, señor Comisario, como representante de la Comisión de Comercio Internacional quisiera destacar, en primer lugar, la importancia de este Reglamento, tanto para el comercio como para los consumidores, ya que trata de fortalecer los derechos de propiedad intelectual y la lucha contra la falsificación, que tanto ha aumentado y de forma tan alarmante en los últimos años. También quiero recordar que se centra única y exclusivamente en el papel de las autoridades aduaneras a la hora de proteger los derechos de propiedad intelectual, sin cambiar la ley sustantiva que lo regula. Por tanto, una reforma de dicha ley sigue siendo muy necesaria, por lo que pediría a la Comisión que, en un futuro no muy lejano, presentara una propuesta que diera respuesta al contexto actual de los derechos de propiedad intelectual.